Hay unos mecanismos en la ley para establecer qué es respetable o no, pero yo quiero dejarle muy claro que yo también me moriré por defender sus ideas, por defender que usted las pueda decir. Lo que no puedo permitir es que el virus antidemocrático, que cuestiona los valores que el suelo cívico de la Unión Europea ha construido, sea cuestionado por las propias ideologías que combaten el odio o la discriminación. Yo no puedo admitir que una persona, en nombre de un partido, diga que el que mató a cincuenta o a ochenta socialistas en una isla de Noruega estaba haciendo algo correcto.

Y esto es lo que está en juego en este momento.